Am votat pentru raportul redactat de colega mea Bastos deoarece tratează un subiect esențial în implementarea Strategiei Europa 2020. Consider adoptarea acestui text cu atât mai oportună, cu cât ieri am votat și raportul Ungureanu.

De exemplu, doar din România au plecat peste 8 mii de medici în ultimii 4 ani, cu efecte negative pentru noi, însă răspunzând nevoilor din alte state europene. Salut accentul pus pe simplificarea procedurilor pentru recunoașterea calificărilor profesionale.